cu privire la modul în care este gestionat bugetul pentru activitățile externe ale Uniunii. Cred că atunci când discutăm felul în care au fost și sunt cheltuiți banii aferenți activității de politică externă în state terțe, este esențial să nu uităm că impactul pe care îl vom avea depinde de o mulțime de factori locali, regionali, factori pe care nu îi putem controla. Consider de aceea că gestiunea bugetului atribuită activităților externe ale Uniunii trebuie să fie suficient de flexibilă încât să poată răspunde rapid și eficient la evoluțiile din statele terțe. Cred, de asemenea, că gestiunea acestor fonduri trebuie făcută în deplină transparență.